Face à cette situation difficile, l'Europe a un rôle essentiel à jouer pour renforcer la solidarité qui existe, dans chaque pays, envers les familles. Et les nouvelles règles en matière de congés familiaux que nous adoptons aujourd'hui sont cette réponse d'une Europe concrète. Malgré nos différences, je me réjouis que nous soyons parvenus à avancer ensemble et à mettre au point ce socle minimal social de règles, qui contribuera au mieux vivre ensemble. En tenant compte de l'évolution de la société, nous avons introduit un congé européen de paternité pour garantir à tous les pères qu'ils puissent être présents pour la naissance de leur enfant. Nous avons également introduit une clause de non transférabilité pour une partie du congé parental. Un autre élément essentiel de cette nouvelle réglementation est l'introduction d'un congé pour les proches aidants. L'Europe est le continent qui compte le plus grand nombre de personnes âgées près de 20 des Européens ont soixante cinq ans et plus.

Leur accorder un congé est donc un juste retour pour un investissement vraiment très important. Nous franchissons ici un premier pas essentiel.